Como víctima del terrorismo desde que la organización terrorista ETA asesinó a mi hermano y a su mujer, desde que entré en este Parlamento siempre me he ocupado de defender los derechos de las víctimas de todas las víctimas en especial del terrorismo, pero de todas Por tanto, acogí con mucha satisfacción cuando se presentó este informe en 2010 y me fue asignado y recuerdo que teníamos todos muchas expectativas sobre este informe, porque iba a ser un mecanismo dinámico para evitar burocracia y mejorar la vida de las víctimas. La OEP fue el resultado del Programa de Estocolmo, que exigía respuestas políticas coherentes en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia. No hablábamos de crear una convergencia de leyes nacionales, hablábamos de un mecanismo de cooperación judicial. Sin embargo, este instrumento, tal como se encuentra actualmente, ha fallado. Se estimó en 2010, cuando se presentó esta Directiva, que cien mil mujeres que residían en la Unión Europea tenían órdenes de protección de algún tipo por violencia de género. Bueno, pues sabemos que solo se han emitido siete órdenes cuatro en España, dos en Reino Unido y una en Italia.

Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos Parlamento, Comisión, todos nosotros...

los Estados miembros es qué ha fallado, e intentar con esta implementación dar recomendaciones a los Estados y ver lo que nosotros hemos visto, porque lo que tenemos que hacer es salvar vidas y mejorar la vida de las víctimas.

Por ejemplo voy a citar algunas de ellas no existe un registro central de las órdenes europeas, lo que hace muy difícil evaluarlas el propio instrumento es muy complejo esto es importante porque complica la aplicación de la Directiva por parte de las autoridades nacionales y también complica la comprensión de las víctimas de esta Directiva. No existe una disposición especial para las personas vulnerables, como niños, como personas con discapacidad. Existe una enorme falta de formación para las autoridades nacionales no se monitoreó la implementación de la OEP en cada país existe un enorme déficit entre coordinación y comunicación entre los Estados miembros que tienen que aplicar la orden europea. No se ofrece a las víctimas traducción, lo que para una orden europea de protección es necesario. Por lo que respecta a las víctimas, un aspecto importante es que hay que darle información adecuada a la persona protegida de cómo solicitar esa orden en otro Estado miembro. Una falta general, hemos visto, de campañas de información y sensibilización ni la policía, ni los jueces, ni las víctimas...

conoce esta orden. ¿Cómo van a pedir una cosa que se desconoce? Porque, verdaderamente, se ha obviado. Yo creo que puede decirse que todas las víctimas en este proceso se enfrentarán a algún problema porque tienen que ir de un país a otro si nadie las ayuda, pues, verdaderamente ellas prefieren no pedirla, y ni siquiera sus abogados...

Por lo tanto, tenemos que cambiar la coordinación y la comunicación entre las autoridades. También pedimos a la Comisión que se establezca un sistema de registro europeo para recopilar información sobre las OEP de todos los Estados miembros.

Y, bueno, yo lo único que diría es que realmente los ciudadanos europeos nos piden una mayor cooperación judicial. No están funcionando bien ni las órdenes de protección de víctimas ni las euroórdenes de entrega de agresores. Por tanto, Europa no es solo la PAC, no es solo el euro, aunque son muy importantes Europa es justicia, libertad y seguridad de todos los ciudadanos europeos.